Signora Presidente, onorevoli colleghi, per un'altra volta uno scandalo fiscale incredibile, dove si scopre che, in modo totalmente legale, più di 100 multinazionali, 120 politici, manager e celebrità non hanno pagato le tasse, mentre ci troviamo in delle situazioni, nei nostri paesi dell'Unione europea, dove i cittadini e le imprese ordinarie sono schiacciati continuamente da una pressione fiscale incredibile. Questo è un senso di ingiustizia che i cittadini sentono e quello che percepiscono è che la politica non riesce a reagire proprio perché è collusa, proprio perché sono coinvolte le persone più influenti al mondo. Mi chiedo, per quanto rispetti il Commissario Moscovici e il lavoro che sta facendo, dove diavolo è il Presidente Juncker, la persona che ha guidato il Granducato del Lussemburgo per vent'anni e che ha fatto dell'elusione fiscale un metodo per arricchire il proprio paese.

Perché rappresenta lui, oggi, l'istituzione della Commissione europea e su questi temi dovrebbe metterci la faccia. Io sono stato in Lussemburgo hanno un sacco di belle aziende con tantissimi citofoni, tantissime caselle postali e pochissime persone che ci lavorano dentro. Questo cosa significa? Che è un sistema all'interno dell'Unione europea, in un paese fondante, che molto spesso fa la morale a noi paesi del Sud sulle riforme da applicare, che non applica la riforma più importante che dovrebbe fare, ovvero quella di eliminare questo sistema schifoso di elusione fiscale, perché si tratta di interessi di migliaia di miliardi e sono coinvolti tutti, ripeto, politici, grandi aziende, manager e personaggi famosi. Riportiamo giustizia a partire dai paesi fondanti dell'Unione europea.